Chacun le reconnaît, y compris la directrice de cette agence. Il faut mettre à plat la question des conflits d'intérêts et de la transparence des évaluations. C'est la même chose pour les médicaments.